Signora Presidente, onorevoli colleghi, ricordo il grande impegno con cui nel 2011 in Parlamento abbiamo approvato la direttiva sulla tratta degli esseri umani come violazione dei diritti umani fondamentali, riduzione in schiavitù delle persone, sia sessuale che lavorativa, che coinvolge come si è detto la maggioranza assoluta di donne e un numero crescente di minori, specialmente non accompagnati. Si chiedeva di ravvicinare le sanzioni fra i vari paesi, oltre ad azioni di informazione e tutela delle vittime anche con permessi di soggiorno umanitario. Ricordo che si prevedeva l'opportunità per gli Stati membri di adottare misure contro chi ricorre consapevolmente ai servizi sessuali o lavorativi di persone vittime di tratta. Ma è urgente che la Commissione, come ha detto prima il commissario, richiami con forza gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto e sono la maggioranza perché recepiscano la direttiva, anche perché altrimenti è inutile aver messo in campo il coordinamento europeo e i coordinatori nazionali, se ci sono zone franche per gli sfruttatori. Dalla relazione 2016 emerge che è ancora elevato il numero delle vittime non accertate, che restano così in una situazione di invisibilità, anche perché si confondono con l'immigrazione illegale e questo sta facendo cadere l'attenzione sullo status di vittime.